Maar ik vind wel dat we ons boerenverstand moeten gebruiken en dat we met deze wetgeving niet alles dicht proberen te regelen en dat het een bureaucratisch monster wordt. Het maakt mij niet uit of je nou een biologische boer bent of een gangbare boer, ik vind altijd dat er ruimte moet zijn om te innoveren en te ondernemen. Verder vind ik het goed dat in dit voorstel niet alleen de eisen gesteld worden aan de boeren in de Europese Unie, maar dat diezelfde eisen ook gesteld worden aan de producten die van derde landen hier binnen de Europese Unie verkocht worden. Als voorbeeld eieren vanuit derde landen werden hier in de Europese Unie verkocht als biologisch, terwijl de leghennen, de kippen niet verplicht waren om buiten te komen.